Profit însă de această dezbatere și de prezența Comisarului pentru a face referire la noua propunere privind reglementările referitoare la ajutoarele de stat pentru aeroporturi.

Multe dintre aeroporturile regionale ar putea fi forțate să și închidă activitatea, ceea ce va afecta în mod direct economiile locale și dezvoltarea regională. Acest prag trebuie revizuit până la un milion de pasageri, aceasta fiind, de altfel, poziția Asociației Aeroporturilor din România.